og fyrir það að taka undir efasemdir mínar um ágæti alþjóðagjaldeyrissjóðsins eða ágæti efnahagsstefnu hans hér á landi ég var í upphafi í nóvember alls ekki andsnúin veru hans hér á landi ég taldi að við mundum njóta góðs af því að hafa fólk sem kynni að semja um skuldir

því miður hefur icesave málið sýnt okkur það

eina ástæðan fyrir því að ég gat sætt mig við veru hans hérna er farin ég vissi alltaf að efnahagsáætlun þeirra mundi gera kreppuna dýpri og gera okkur erfiðara um vik að komast út úr